Strategia Energie 2020, lansată ieri de către Comisia Europeană, reprezintă un pas important către o piață energetică sigură și competitivă în Europa. Ea oferă soluții unor probleme importante, precum diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare, reducerea consumului de energie sau coordonarea cu țările terțe.

Programul energetic european pentru redresare are ca obiectiv principal întocmai facilitarea finanțării investițiilor în acest domeniu. Aplicarea lui eficientă presupune ca întreaga legislație de mediu să fie respectată, iar promotorii de proiecte să își respecte angajamentul de finanțare. Sunt de părere că o cooperare activă între autoritățile naționale, regionale și locale ar facilita eliberarea autorizațiilor necesare. În încheiere, aș dori să subliniez importanța parteneriatului public privat, care reprezintă un element cheie în implementarea soluțiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.